Io sono molto contento di quali sono state poi alla fine le soluzioni e i compromessi raggiunti, in particolare per quanto concerne la privacy dei dati personali dei cittadini europei. L'aver garantito e riconosciuto che hanno questo diritto a priorità rispetto laddove esiste un rapporto di legame con l'insieme dei dati a un diritto di priorità è cosa che dà un senso compiuto al lavoro che è stato fatto, è un po' il cuore della proposta, ma ne esemplifica anche le intenzioni e la capacità conclusiva. Vorrei dire una cosa da ultimo al signor Commissario, c'è un tema che riguarda la privacy sul posto di lavoro. La raccolta dei dati che avvengono lì e il loro uso non era argomento da affrontare e risolvere in questo contesto, però è molto importante che la Commissione se ne faccia carico e lo affronti rapidamente.